l'obiettivo di rendere i sistemi di pedaggio più trasparenti, intensificando il monitoraggio delle modalità di utilizzazione dei ricavi e supportando anche l'intento di promuovere l'armonizzazione graduale delle tasse sugli autoveicoli e l'istituzione di meccanismi equi per la tariffazione delle infrastrutture,